Tout ce qui a été dit à ce propos peut se résumer en un mot la césure. Oui, nous nous trouvons devant un changement de paradigme. Le tout se résume en deux questions qu'est ce qui doit être changé et, deuxièmement, qu'est ce qu'on peut changer en premier lieu en matière de production énergétique? Gageons que s'il n'y avait, pour ainsi dire, plus d'énergie fossile ni nucléaire, on saurait très rapidement se faire une idée plus précise sur le potentiel de développement des énergies renouvelables. On attend de l'Union européenne qu'elle redéfinisse la stratégie en la matière. Pour cela, il lui faut une vision, une volonté de fer et une feuille de route précise.